Bolja suradnja nacionalnih tijela u ovom pitanju ključ je dobrog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, čija je heterogenost u mnogo aspekata dobrodošla, ali ne bi smjela biti olakšavajući faktor za varanje potrošača. Uredba ostavlja dovoljno prostora državama članicama da same izaberu sustav provedbe koji smatraju prikladnim te odluče o raspodjeli ovlasti među nacionalnim tijelima. Također, slobodne su odrediti hoće li nadležna tijela ovlasti izvršavati izravno ili uz pomoć drugih javnih tijela, odnosno pod nadzorom pravosuđa, od kojeg se traži samo učinkovitost i proporcionalnost troškova postupka.

Standardi zaštite potrošača moraju nam biti zajednički, a države članice trebaju moći birati kako će ih implementirati.